Neposilují konkurenceschopnost Evropské unie ani jejích členských států. Jedná se o rozhazování peněz daňových poplatníků, které nelze ospravedlnit. Dotace, které Evropská unie považuje za zásadní, nástroj koheze v mnoha oblastech spíše škodí. Mluvím zejména o dotacích podnikatelským subjektům, které by měly být také omezovány.